Señor Presidente, el Gobierno del señor Orbán en Hungría está violando de manera sistemática los derechos humanos. Su propuesta de implantar la pena de muerte el trato inhumano a los refugiados y refugiadas en las fronteras la constante violencia contra los y las migrantes. Y aún no ha habido ninguna sanción contundente a este Estado miembro de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque es uno de los suyos. Porque es del Partido Popular Europeo. Porque estuvo hace unas pocas semanas en el Congreso del Partido Popular Europeo en Madrid junto al señor Mariano Rajoy, a la señora Merkel y hasta a Berlusconi. Y allí aplaudían ustedes su discurso xenófobo.